Aus meiner Sicht hat sie einen glatten Fehlstart hingelegt.

Diese große Zahl von Kommissaren bringt das Problem mit sich, dass immer neue Regulative erdacht und erarbeitet werden, weil viele Personen, die in den Heimatländern vielleicht auch gar nicht bekannt sind, hier die Herangehensweise haben, ihre eigene Funktion begründen zu wollen. Zweitens Es ist kein Bezug darauf genommen worden, dass hier eine Kluft in Europa ist zwischen denen der Nomenklatura die mehr Zentralisierung wollen und denen, die mehr Lockerheit wollen, die auch mehr nationalstaatliche Souveränität wollen.

Es wäre aber auch möglich, das zu machen, wenn man endlich auf diese Flut von Regulativen verzichtet und sich darauf konzentriert, was Europa wirklich braucht mehr Sicherheit an den Grenzen und mehr Wohlstand.